Por ello, tenemos poco tiempo y nuestra reacción debe ser tan intensa y contundente que debe provocar la reacción de las autoridades iraníes para que desistan del cumplimiento de la condena. Esta semana nos manifestaremos delante del Parlamento reclamando su liberación. Pedimos a todos los diputados y diputadas que nos acompañen en este intento para evitar un acto bárbaro en el siglo XXI es nuestra obligación como diputados, como ciudadanos y, sobre todo, como personas y pido a la señora Ashton, al Consejo y a la Comisaria de Derechos Humanos una mayor contundencia política en la denuncia de la violación de los derechos humanos y en la exigencia del cumplimiento de los convenios y convenciones internacionales, así como la adopción de todas las medidas políticas para aumentar la presión y hacer que Irán cumpla con los derechos humanos.